Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Glückwunsch zur Aufsicht! Da hat das Parlament ganze Arbeit geleistet und Sie haben mitgeholfen, deswegen sind wir zu einem guten Ergebnis gekommen.

Ich sage nur Die Regelung bei den Hedgefondsmanagern ist noch weit entfernt von einem Durchbruch. Und hier appelliere ich an beide Seiten, sowohl an den Rat als auch an die Kommission Bewegen Sie sich! Denn ohne Ihre Bewegung wird es keine gute Regelung geben. Wir brauchen gleiches Recht für alle! Auch die Manager außerhalb der Europäischen Union müssen auf Dauer den gleichen Bedingungen unterliegen wie die Europäer. Ansonsten schaffen wir Nachteile für Europa. Nein, wir wollen nicht eine ganze Branche in Haftung nehmen! Aber ohne entscheidende Verbesserungen, durch die die schwarzen Schafe daran gehindert werden, gut funktionierende Unternehmen auszuplündern, wird es keine gute Regelung geben.

Wenn Sie keine gute Regelung ins Leben rufen, wird Europa anschließend wissen, wer vor den Lobbyisten in die Knie gegangen ist, und das wird diese Diskussion bestimmen! Stichwort Finanztransaktionssteuer Da bin ich völlig anderer Meinung, verehrte Kollegin von der Europäischen Volkspartei! Europa wartet auf Antworten. Und Sie werden Antworten geben müssen. Kommen Sie nicht vom G20 Gipfel zurück und sagen Leider haben wir nichts erreicht, und jetzt können wir leider nichts tun. Ganz im Gegenteil Wir müssen in Europa handeln und dafür werden wir entschiedene Schritte auch mit den Menschen in Europa planen und unternehmen.